Parlament Europejski nie ma żadnego powodu, aby dyskutować na temat dostępności aborcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ta debata jest oczywistą stratą czasu i pieniędzy.

Będziemy się wstydzili aborcji, tak jak dzisiaj wstydzimy się niewolnictwa.